virðulegi forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um lagaskrifstofu alþingis frumvarp sama efnis hefur verið flutt á síðustu fjórum þingum en var ekki útrætt á neinu þeirra meðflutningsmenn mínir hér að þessu frumvarpi eru elsa lára arnardóttir frosti sigurjónsson jóhanna maría sigmundsdóttir karl garðarsson og páll jóhann pálsson það sem þetta frumvarp fjallar um er það að stofnuð verði lagaskrifstofa alþingis sem hafi það hlutverk að samræma reglur um samningu lagafrumvarpa og annan undirbúning löggjafarmála starfsmenn lagaskrifstofu skulu vera alþingismönnum og starfsmönnum alþingis og stjórnarráðsins til ráðgjafar um undirbúning löggjafar skal einkum líta til þess að frumvörp standist stjórnarskrá og alþjóðasamninga sem íslenska ríkið er bundið af og að lagafrumvörp séu lagatæknilega rétt lagaskrifstofa skal einnig ganga úr skugga um að frumvörp standist þjóðréttarlegar skuldbindingar og séu í samræmi við gildandi lög að þau séu nákvæm skýr og auðskiljanleg og að gjaldtökuheimildir séu skýrar í annarri grein frumvarpsins er lagt til að á lagaskrifstofu skulu starfa fimm manns og allir skulu vera lögfræðimenntaðir og að minnsta kosti tveir þeirra skulu vera prófessorar í lögum forseti alþingis skuli skipa einn lagaprófessor að tillögu forsætisnefndar alþingis og skal hann jafnframt vera í forsvari lagaskrifstofu tveir menn skulu skipaðir að tillögu lagadeildar háskóla íslands og skal annar þeirra vera prófessor í lögum og tveir skulu skipaðir að tillögu lögmannafélags íslands skipunartíminn skuli vera fimm ár og kjararáð skuli úrskurða um starfskjör þeirra lagaskrifstofa samkvæmt frumvarpi þessu á að setja sér sjálf starfsreglur ásamt því að vera sjálfstæð stofnun og hún skal gæta þess að gæta jafnræðis við undirbúning mála og aðstoða alþingismenn

það liður í starfsemi ráðuneytanna að starfrækja lagaskrifstofa sem lagðar eru til hér í þessu frumvarpi að skuli starfa við alþingi sem hafa það hlutverk sem ég fór yfir hér sem kemur fram í lagagreinunum yfirgnæfandi meiri hluti lagafrumvarpa sem samþykkt eru á alþingi koma samt frá stjórnarráðinu það var lengst af reyndin hér á landi að ekki væri starfrækt lagaskrifstofa af neinu tagi en fyrsta október tvö þúsund og níu þegar sú sem hér stendur hafði lagt fram þetta frumvarp í þinginu brá þáverandi

það var mjög merkileg tímasetning virðulegi forseti en yfirlýst markmið þeirrar skrifstofu er að auka gæði lagasetningar með gæðum lagasetningarinnar er meðal annars vísað til þess að lög séu auðskiljanleg og uppfylli lagatæknilegar gæðakröfur og séu í samræmi við stjórnarskrá og alþjóðasamninga raunverulega er þessi texti tekinn upp úr frumvarpi því sem ég lagði fram á hundrað þrítugasta og áttunda löggjafarþingi en það er ágætt að það sé notað hér sem fyrirmynd í þetta nítján hundruð níutíu og níu bar það við að forsætisráðuneytið gaf út skýrslu sem bar heitið starfsskilyrði stjórnvalda og eru settar fram vangaveltur um þetta efni á blaðsíðu sjötíu og tvö í skýrslunni er kafli sem ber heitið lagaskrifstofa eða lagaráð þar kemur fram að ekki er farið ítarlega og skipulega yfir öll lagafrumvörp hér á landi og ekki kannað hvort lagatæknilegir ágallar eru á þeim áður en þau væru lögð fram á alþingi og samþykkt sem lög í ljósi þess kemur ekki á óvart að miklu fleiri hnökrar hafa verið á íslenskri löggjöf en annars staðar á norðurlöndunum og er það mjög sjaldgæft að hæstiréttur hinna norðurlandanna þurfi að skera úr um til dæmis hvort lög standist stjórnarskrá ríkjanna en virðulegi forseti það eru þó nokkur mál hér á landi sem hafa einmitt verið úrlausnarefni í þessa veru fyrir hæstarétti engum vafa er undirorpið að sú skipan sem alþingi býr við nú er ófullnægjandi hæstiréttur sér um að dæma í þessum málum en það gerist ekki fyrr en lög hafa verið sett og mál er höfðað til að tryggja vandaða lagasetningu og forðast málaferli vegna mistaka við lagasetningu væri réttara að óháður aðili hefði það hlutverk að fara yfir og hafa eftirlit með undirbúningsferlinu þannig mætti komast að niðurstöðu um álitamál á frumvörpunum ef svo færi álitamál þegar frumvarp er undirbúið að sjálfsögðu hefði hæstiréttur eftir sem áður lokaorðið ef svo færi að mál yrði höfðað en með í að leggja fram og stofna þessa lagaskrifstofu alþingis kemur til með að draga mjög úr dómsmálum því að ég tel að það sé allt of mikið um það virðulegi forseti að hér sé verið að höfða mál sem byggja á mjög slakri lagasetningu vísa ég til dæmis hér í síðasta dómsmál sem féll þegar lög stríddu gegn stjórnarskrá en þau eru hin svokölluðu árna páls lög virðulegi forseti og þau voru sett hér í þinginu tvö þúsund og tólf öll þau lög sem borgarar þessa lands þurfa að leita réttar síns fyrir dómstólum eru óhemju dýr fyrir þjóðarbúið og það er óásættanlegt virðulegi forseti að lagasetning hér á landi skuli vera svo slök að það sé árið raunverulega möguleiki í hverju deilumál sem kemur upp að fólk þurfi að höfða mál til að fá réttindum sínum fullnægt enda var það viðkvæðið virðulegi forseti á síðasta kjörtímabili ég tek það fram að ég kom inn sem nýr þingmaður tvö þúsund og níu þegar ég var að gera lagatæknilegar athugasemdir við frumvörp sem komu frá ríkisstjórninni að hitta eða annað mundi stríða gegn stjórnarskrá eða öðrum lögum þá var viðkvæðið hjá hæstvirtum ráðherrum sem sátu í þeirri ríkisstjórn dómstólar eiga að skera úr um þennan réttarágreining þetta er óásttanelgt þegarlöggjafinn hefur sjálfur þessa hugsun eða meiri hlutinn sem situr hverju sinni hefur þessa hugsun í hugarskoti sínu það er allt í allir að setja lög lög sendum þetta bara fyrir dómstóla réttarágreining á að leysa fyrir dómstólum í stað þess að hafa metnað fyrir því að hafa hér sem besta löggjöf

um að sett yrði á stofn lagaráð til ráðgjafar um lögfræðileg álitaefni einkum hvað varðar stjórnarskrá lýðveldisins mannréttindi og alþjóðlegar skuldbindingar og til að gæta lagasamræmis skylt yrði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 og studdist flutningsmaður páll pétursson við yfirlit sem danska þingið hafði þá látið taka saman þann fimmta september nítján hundruð níutíu og eitt um lögfræðilegt eftirlit og sérfræðiráðgjöf í ýmsum þjóðþingum evrópuríkja þar kom fram að í öllum þeim ríkjum sem athuguð voru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 þingsályktunartillögu um lagaráð á hundrað og sautjándu löggjafarþingi og á hundrað og átjándu löggjafarþingi en þær hlutu ekki brautargengi á þessum tíma

stjórnskipunarrétti og fylgdust með þeim umræðum að þá var það mjög dregið í efa af ákveðnum þingmönnum og ákveðnum lögmönnum að e e s samningurinn mundi brjóta svo gegn stjórnarskrá að ekki væri hægt að innleiða e e s samninginn að óbreyttri stjórnarskrá við stöndum frammi fyrir þessu aftur í dag varðandi e s b umsóknina það er alveg klárt og skýrt brot að ekki er hægt að ganga í e s b að óbreyttri stjórnarskrá virðulegi forseti sem betur fer en hverjir voru í ríkisstjórn á þessum tíma þegar páll pétursson lagði fram þessa þingsályktunartillögu jú það var alþýðuflokkurinn sem hefur jafnan gengið lengst í því að framselja vald ríkisins til alþjóðastofnana hér var samfylkingin í ríkisstjórn síðastliðin tíu ár og hvað gerist þá sótt var um aðild að evrópusambandinu þannig að þetta er nú virðulegi forseti tíminn gengur í hringi og þarna kemur þetta nú hér fram svo gerist það á hundrað tuttugasta og sjötta löggjafarþingi að þá kom þessi hugmynd fram í formi lagafrumvarps um lagaráð og þá voru flutningsmenn bryndís hlöðversdóttir jóhanna sigurðardóttir og lúðvík bergvinsson allt saman eru þetta nú eða voru samfylkingarmenn líklega búin að sameina þarna þessa þrjá þingmenn í samfylkinguna sýnist mér því að já það er líklega rétt það passar miðað við hvaða löggjafarþing þetta er og þá var þessi hugmynd rædd og farið yfir hana en í fyrstu grein frumvarpsins var lagt til að á vegum alþingis starfaði lagaráð sem hefði það hlutverk að setja samræmdar reglur um samningu lagafrumvarpa og annan undirbúning löggjafarmála lagaráðið yrði alþingi og stjórnarráðinu til ráðgjafar um undirbúning löggjafar og svo framvegis þetta er hér kunnuglegur texti og gengur allur út á það að hafa hér vandaða löggjöf hér á landi í greinargerð með þessu frumvarpi voru færð fram rök fyrir því hvers vegna lagaráð ætti að heyra undir alþingi en ekki stjórnarráðið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 svo var þetta frumvarp endurflutt á hundrað tuttugasta og sjöunda löggjafarþingi virðulegi forseti það er því alveg einkennilegt að þegar ég legg þetta frumvarp hér fram sem nýr þingmaður tvö þúsund og níu og endurflutti það á hverju þingi síðan og er nú að endurflytja það hér í fimmta sinn að hæstvirtur þáverandi forsætisráðherra jóhanna sigurðardóttir skyldi ekki hafa tekið því opnum örmum og raunverulega reynt að mynda meiri hluta fyrir því að þetta mál hefði flogið í gegnum þingið hér á fyrsta þingi vegna þess að á hundrað tuttugasta og sjötta og hundrað tuttugasta og sjöunda löggjafarþingi var hún flutningsmaður mjög sambærilegs máls að þrígreiningu ríkisvaldsins væri best borgið með því að hafa lagaskrifstofu í þinginu sem hún hafði áður sagt og flutt frumvarp um og hún fór og stofnaði sína eigin lagaskrifstofu í forsætisráðuneytinu lengi var virðulegi forseti var þar einn lögmaður að störfum en þegar þessi ríkisstjórn fór frá völdum vinstri stjórnin taldi lagaskrifstofan fimm manns ég hef haft uppi hugmyndir um það að nái þetta frumvarp hér fram að ganga verði þessi skrifstofa flutt úr forsætisráðuneytinu og hér til þingsins og þá væri hægt að fara fram með markmið þessa frumvarps hér beint úr þinginu enda á lagaskrifstofa að vera þar sem löggjafinn er til þess að tempra vald framkvæmdarvaldsins gagnvart löggjafarvaldinu hér í þinginu það þarf samt að tryggja hér líka

það er nauðsynlegt að lagaskrifstofa verði ekki íþyngjandi fyrir þingmenn enda þurfa þeir að geta komið fram með hugmyndir sínar að öllum þeim lagafrumvörpum sem þeir óska og þá yrði lagaskrifstofa þeim fyrst og fremst til ráðgjafar og mundi fara yfir það sem betur mætti fara lagatæknilega séð án þess að raunveruleg markmiðssetning með frumvörpunum mundi breytast þess vegna tek ég það sérstaklega fram hér og þetta á líka við um þingsályktunartillögu sem þingmenn kæmu til með að leggja fram og svo er náttúrlega nauðsynlegt líka að þingmönnum verði þá hjálpað frá lagaskrifstofunni á einhvern hátt með mjög þung og erfið nefndarálit í flóknum málum ég fer hér einmitt yfir það að hlutverk umboðsmanns alþingis er mjög mikilvægt

meinbugi á lögum

það eru reglur um umboðsmann númer áttatíu og tvö nítján hundruð áttatíu og átta um störf og starfshætti umboðsmanns alþingis er svo mælt fyrir að auk meinbuga á lögum og almennum stjórnvaldsfyrirmælum skuli umboðsmaður einnig gera fyrrnefndum aðilum viðvart verði hann þess var að meinbugir séu á starfsháttum í stjórnsýslu í greinargerð sem fylgdi frumvarpi því sem varð að lögum númer þrettán nítján hundruð áttatíu og sjö um umboðsmann kemur fram að meinbugir á lögum geti verið formlegs eðlis svo sem misræmi milli ákvæða prentvillur óskýr texti og svo framvegis einnig geti meinbugir verið beinlínis fólgnir í efnisatriðum svo sem mismunun milli manna án þess að það liggi fyrir viðhlítandi rök eða að reglugerðarákvæði skorti lagastoð og fleiri

eftirlit með löggjafanum til þess að rökstyðja slaka lagasetningu hér á landi er snúi að stjórnsýslunni ég hef farið yfir dómstólakaflann hér á landi að það kemur fram í ársskýrslum umboðsmanns alþingis sem hefur starfað nú í rúm tuttugu ár er vel á annað hundrað mála virðulegi forseti sem embættið hefur vakið athygli á því sem

svo mörg mál á tuttugu ára ferli embættisins þar sem hafa fundist meinbugir á lögum og þá eru dómstólarnir eftir og öll þau mál sem einstaklingar þurfa að höfða gegn ríkinu með tilheyrandi kostnaði það liggur því alveg klárt fyrir virðulegi forseti að það verður að grípa hér inn í bæta hér lagasetninguna því að til langframa kemur sá kostnaður sem fylgir að stofna hér lagaskrifstofu alþingis til með að vera smáaurar miðað við það sem sparast til framtíðar í færri málum hjá umboðsmanni alþingis og þá sjálfkrafa er hægt að minnka það embætti trappa það niður og ekki síst hjá dómstólum því að virðulegi forseti það virðast sumir nefnilega gleyma því að þegar mál er höfðað er það yfirleitt svo að ríkið beri mikinn kostnað af því varðandi ríkislögmann og dómarana sem þar eru þannig að dómstólar okkar eru mjög dýrir í rekstri svo ég tali nú ekki um hjá einstaklingunum sem þurfa að sækja rétt sinn hjá ríkinu vegna slakrar lagasetningar þetta frumvarp leiðir til þjóðhagslegs ávinnings virðulegi forseti og vona ég að það nái nú fram að ganga á þessu þingi að öðru óbreyttu þegar þessari umræðu er lokið óska ég eftir því virðulegi forseti að því verði vísað til háttvirtrar stjórnskipunar og eftirlitsnefndar til umfjöllunar